Madame la Présidente, je n'ai aucune sympathie particulière pour le régime iraquien renversé en 2003, ni pour le régime iranien d'aujourd'hui, mais il est évident que l'Occident porte aujourd'hui une terrible responsabilité dans le chaos que les États Unis, avec le soutien de la majorité des pays européens, ont déclenché en renversant en 2003 le régime iraquien, en invoquant ce que l'on n'appelait pas encore à l'époque les des prétendues armes de destruction massive. Il est évident qu'aujourd'hui, en ayant dénoncé l'accord nucléaire avec l'Iran, alors que rien ne prouvait que cet accord n'était pas respecté, les États Unis ont ouvert une nouvelle période d'incertitude. Dans cette nouvelle période d'incertitude, l'Europe se révèle une fois de plus incapable de mener une politique indépendante. Comment demander à l'Iran de respecter ses obligations de l'accord de Vienne, alors que les sanctions pèsent toujours sur ce pays et durement sur sa population? Si vous voulez la désescalade, alors mettons en place un vrai système qui permette à l'Europe de commercer avec ce pays et de détourner les sanctions.

Il y a pire que la dictature, il y a l'anarchie c'est ce que nous avons installé dans cette région. Nous en payons aujourd'hui le prix en récoltant le terrorisme islamiste.